Der Binnenmarkt schafft ja mehr Möglichkeiten für große wie für kleine Firmen. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir diesen Markt für Rüstungsgüter öffnen, dass wirklich alle ihren Vorteil haben, dass nicht nur Airbus und Krauss Maffei und ähnliche große Firmen, sondern auch die von Ihnen sehr geschätzten kleinen und mittleren Firmen einen Zugang haben, weil wir EU Standards für die Ausschreibung und für die Vergabe